Herr Präsident! Das Parlament ist in Kopenhagen mit einer offiziellen Delegation vertreten. Sie kommen ja auch, und zum ersten Mal müssen wir uns nicht ein Büro in der Stadt mieten, sondern sind offiziell im EU Pavillon.

Aber mit dem Vertrag von Lissabon wird das Parlament bei internationalen Verträgen nicht nur angehört, sondern muss ihnen zustimmen.